Wir haben sehr gute Reden gehört.

Welche Mängel haben sie, welche Mängel haben sie nicht?

Sie waren absolut kritisch gegenüber vielen nationalen Strategien.

Werden Sie in jedem Land eine Veranstaltung organisieren, wo Sie auch die Zivilgesellschaft einladen und fragen, wie sie eigentlich ihre nationalen Strategien sehen?

Wir wollen auch gute Beispiele sehen. Es geht nicht um eine Skandalisierung mit immer nur negativen Beispielen. Wir haben uns die Dinge selbst angesehen, wir haben auch gute Beispiele gesehen. Es ist möglich, auch mit Unterstützung der Europäischen Union etwas zu tun.

Meine abschließende Bitte ist Bitte das nächste Mal konkret, Fakten und nicht Allgemeinplätze, die wir kennen.